Doamnă președintă, doamnă comisar, am să încep prin a spune că vreau și încerc să privesc acest raport foarte obiectiv. Nimeni nu cred că dorește război, însă Uniunea Europeană trebuie să își întărească autonomia în domeniul apărării, pentru a garanta Uniunii libertatea de acțiune pe glob. Trebuie să fim foarte realiști. Industria apărării din Uniunea Europeană trebuie să fie competitivă la nivel mondial și acest lucru, de fapt, se încearcă prin acest regulament. Industria de apărare trebuie să se bazeze pe cooperare, pe inovare, pe cercetare și sunt, sigur, mulțumită că, în acest regulament, cu propunerile venite din partea colegilor, în completare la propunerea Comisiei, avem aici integrate IMM urile, avem integrată colaborarea transfrontalieră. Până la urmă, se creează niște locuri de muncă și pe mine mă interesează să producem în Europa, să reindustrializăm Uniunea Europeană sigur, și civil dar să avem și această industrie a apărării, în loc să depindem de importuri, așa cum depindem în foarte multe alte domenii.